Panie Przewodniczący! Na ostatnim szczycie Rady Europejskiej dotyczącym migracji oficjalnie ogłoszono zawarcie kompromisu, jednak już kilka dni po nim okazuje się, że ustalenia szczytu co do przyjmowania uchodźców są mocno wątpliwe. Podobno zgodzono się, aby ośrodki dla uchodźców umieszczać poza granicami Unii Europejskiej, ale kolejne kraje odrzucają ten pomysł. Po szczycie pani kanclerz Merkel podała, że czternaście krajów Unii Europejskiej zgodziło się na relokację uchodźców na ich terytoria trzy z wymienionych przez nią krajów już zdążyły temu zaprzeczyć. Jutro ma przemawiać szef Rady Europejskiej Donald Tusk, ale mógł on być nieobecny w trakcie rozmów dwustronnych kanclerz Niemiec Angeli Merkel z szefami rządów tych krajów.